Monsieur Langen, vous caricaturez complètement le rapport de Mme Goulard et, évidemment, je ne vais pas vous répondre parce que ce serait perdre mon temps. Je vais simplement vous demander une chose et je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin d'une réponse pensez vous que l'Allemagne restera longtemps prospère, si la zone euro et les États membres de l'Union européenne s'effondrent économiquement les uns après les autres? Il n'est jamais bon, pour un fournisseur, d'étrangler ses clients. C'est ce que l'Allemagne est en train de faire. Je vous souhaite bonne chance.